În anul 2010, am fost unul din autorii rezoluției ce solicită interzicerea cianurilor în minerit, adoptată cu o majoritate zdrobitoare în Parlamentul European. Am insistat și în alte declarații scrise, solicitări sau scrisori pe aceeași temă, însă Comisia a afirmat că nu intenționează să dea curs acestei propuneri. Tema continuă să fie o preocupare pentru un număr mare de cetățeni europeni, și în special români. În prezent, se lucrează la revizuirea unei părți a legislației ce privește atât impactul de mediu al proiectelor industriale, cât și substanțele periculoase. Vreau să reiau apelul meu către Comisia Europeană pe acest subiect foarte relevant. Date fiind riscurile asociate cu utilizarea tehnologiilor bazate pe cianuri în minerit, intenționează Comisia să reanalizeze solicitarea de interzicere a acestora ca parte a schimbărilor legislative în curs?